angenommen. Ziffer 49 Originatext angenommen. Ziffer 50 Originaltext angenommen. Ziffer 51 Teil 1 Originaltext angenommen. Teil 2 Originaltext angenommen. Ziffer 55 Teil 1 Originaltext angenommen. Teil 2 Originaltext angenommen. Ziffer 57 Teil 1 Originaltext angenommen. Teil 2 Originaltext angenommen. Ziffer 68 Originaltext angenommen. Ziffer 69 Originaltext angenommen. Ziffer 70 Teil 1 Originaltext angenommen. Teil 2 Originaltext angenommen. Ziffer 71 Teil 1 Originaltext angenommen. Teil 2 Originaltext angenommen. Teil 3 Originaltext angenommen. Teil 4 Originaltext angenommen. Ziffer 72 Originaltext Teil 1 angenommen. Teil 2 Originaltext angenommen. Änderungsantrag

Teil 1 angenommen. Teil

werde mir erlauben, mit der Aussprache bereits zu beginnen, wenn Sie keine Einwände haben. Und zwischen zwei Rednern, zwischen denen dann 9.30 Uhr liegt, werde ich mir erlauben, sie kurz zu